upphaflega lagt fram á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi en hlaut þá ekki afgreiðslu frumvarpið er nú lagt fram öðru sinni eftir nokkra endurskoðun meðal annars á grundvelli framkominna umsagna um efni þess sem bárust eftir að það var lagt hér fram á þinginu bætt hefur verið við ákvæðum um listaverk í opinberum byggingum með það í huga að fella endurskoðuð ákvæði um listskreytingar opinberra bygginga og listskreytingasjóð ríkisins númer fjörutíu og sex nítján hundruð níutíu og átta inn í þetta frumvarp með frumvarpinu er lagt til að myndlistarsviðinu verði lýst í heildarlögum með líkum hætti og áður hefur verið gert um ýmis önnur svið listanna

að höfuðsafni á sviði myndlistar í ákvæði til bráðabirgða í safnalögum er kveðið á um að endurskoða skuli lög er þá giltu um söfn er störfuðu samkvæmt sérstökum lögum nauðsynlegt er að aðlaga gildandi lög um listasafn íslands annars vegar að safnalögum og hins vegar að annarri rammalöggjöf um önnur listasvið gert er ráð fyrir að frumvarpið taki til allrar myndlistarstarfsemi sem ríkið stendur fyrir eða styrkir þar með talið starfsemi listskreytingasjóðs nema starfsemi listasafns einars jónssonar sem er rekið á grundvelli erfðaskrár listamannsins í fyrsta kafla frumvarpsins er fjallað um listasafn íslands helstu breytingar eru þær að lagt er til að safnráð í núverandi mynd verði lagt niður heiti forstöðumanns verði breytt í safnstjóra heimilt er að framlengja fimm ára skipunartíma safnstjóra um annað fimm ára tímabil þetta er nokkur breyting því að þarna er gert ráð fyrir og þessi tillaga mun líka birtast í frumvarpi til sviðslistarlaga sem von er á hér inn á þetta þing að farið verði sérstaklega með forstöðumenn menningarstofnana sem eru í raun og veru lykilstofnanir á sínu sviði að það verði ákveðinn hámarkstími settur á skipunartíma hvers og eins sú breyting er lögð til hvað varðar innkaupanefnd að ráðherra skipi einn fulltrúa án tilnefningar sem jafnframt verði formaður samband íslenskra myndlistarmanna tilnefni einn fulltrúa en að auki sitji safnstjóri í nefndinni í öðrum kafla eru helstu nýmæli skipan myndlistarráðs og stofnun myndlistarsjóðs með starfi myndlistarráðs og stofnun myndlistarsjóðs er stefnt að því að bæta hag þessarar listgreinar til jafns við aðrar og því er verið að líta til fyrirmynda sem eru í öðrum greinum til að mynda leiklistarráðs tónlistarráðs eða stjórn bókmenntasjóðs og myndlistarráð verði líkt og þessar stjórnir eða ráð ráðherra til ráðgjafar og annist úthlutun úr myndlistarsjóði enn fremur er ráðinu ætlað að stuðla að kynningu á íslenskum myndlistarmönnum og listsköpun þeirra og vinna að því að efla alþjóðlegt samstarf íslenskra myndlistarmanna og stofnana þannig er ætlunin að myndlistarráð veiti ráðuneytinu faglega aðstoð og skilning en hlutverk myndlistarsjóðs verður samkvæmt frumvarpinu að veita fjárhagslegan stuðning til verkefna á sviði myndlistar til að efla hana og koma henni á framfæri hér á landi og erlendis ég vek sérstaka athygli á því að í umsögn fjármálaráðuneytis er sagt að ekki eigi þetta lagafrumvarp að hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð heldur muni þau ráðast af framlögum á fjárlögum hverju

menntamálanefndar og skoða stöðu þessa sjóðs við fjárlagagerð næsta árs að undir hann verði byggt smám saman þannig að þetta verði raunverulegur verkefnasjóður á sviði myndlistar í þriðja kafla eru felld inn ákvæði laga um listskreytingar opinberra bygginga og listskreytingasjóð ríkisins frá árinu nítján hundruð níutíu og átta þar sem þau snúa einnig að því að efla myndlist í landinu annars vegar er um að ræða að verja skuli eitt prósent af heildarbyggingarkostnaði opinberrar nýbyggingar til listaverka í henni eða umhverfi hennar og hins vegar að listskreytingasjóður úthluti styrkjum til listaverka í eldri opinberum byggingum sem voru fullbyggðar fyrir fyrsta janúar nítján hundruð níutíu og níu horfið er frá því að nota orðið listskreyting og í staðinn notað orðið listaverk stjórn listskreytingasjóðs veitir styrki til eldri bygginga og veitir einnig ráðgjöf um listaverk í þeim mannvirkjum sem lögin taka til bætt er við ákvæði þar sem lýst er eignarhaldi ríkisins á þeim listaverkum sem njóta framlags samkvæmt frumvarpinu sem kalla má eðlilegt telja má að samþykkt frumvarpsins muni skapa heildstæðari og skýrari lagagrundvöll fyrir myndlistarsviðið og styrkja starfsemi myndlistarmanna með stofnun myndlistarsjóðs með þeim fyrirvara að ég lít svo á að það þurfi þá að ræða sérstaklega við fjárlagagerð umsýsla sjóðanna tveggja mun alfarið vera utan ráðuneytisins og ákvarðanir um styrkveitingar endanlega á stjórnsýslusviði þær munu því ekki sæta kæru til ráðherra en ráðuneytinu ætti um leið að gefast betra tóm